Non seulement ce serait contre l'esprit des Traités, mais ce serait une erreur fondamentale. Le Conseil européen donne, bien sûr, la direction, l'impulsion c'est l'article 16 du Traité mais après c'est aux différentes institutions, à la Commission, dans les compétences qu'elle a, mais aussi au Conseil, dans ses différentes formations, qu'il appartient de vérifier l'exécution des politiques.

J'attends aussi le soutien du Parlement européen, je suis très encouragé par les positions prises par ce Parlement et je peux vous dire que la Commission est prête à remplir pleinement son rôle.